Gospodine predsjedniče, trgovinska politika Europske unije prema zemljama istočnog partnerstva važan je dio ukupnog političkog i sigurnosnog i gospodarskog odnosa prema Armeniji, Azerbajdžanu, Gruziji, Bjelorusiji, Ukrajini i Moldovi i mislim da je za nas sasvim važno da samit u Vilniusu koji je izuzetno bitan Litvi kao predsjedavajućoj Vijeća u ovom trenutku, u što sam se i sam uvjerio prigodom našega nedavnog posjeta odbora za proračun Vilniusu, bude uspješan. Međutim, on može biti uspješan tako da ne dopustimo da nam zemlje iz našeg najbližeg susjedstva na određeni način otklize iz fokusa prema Bruxellesu, prema onome što će proširiti i demokratske vrijednosti i ojačati pravnu državu, a i u krajnjoj liniji biti korisno za trgovinske odnose tih zemalja s Europskom unijom. S toga mi se čini da je posebno bitno riješiti pitanje Ukrajine i to na način da Ukrajina ispuni nekoliko političkih preduvjeta za sklapanje sporazuma o pridruživanju, a čini mi se da će svojim sadržajem sveobuhvatni i cjeloviti ugovori o slobodnoj trgovini znatno ojačati trgovinske trendove koji trenutno nisu tako značajni u ukupnoj masi trgovine Europske Unije prema trećim zemljama i tu mi se čini da postoji veliki prostor da naše istočno susjedstvo stvarno postane politički prioritet Bruxellesa.